Hoe verlies je soevereiniteit als er een Europese wet is die vertelt dat lidstaten verplicht lid moeten zijn van Schengen in ieder geval de nieuwe lidstaten, en wij zijn ook verplicht lid die vertelt dat wij op grond daarvan de binnengrenzen niet mogen controleren, alleen onze buitengrenzen, dat er nu een systeem is dat voorschrijft hoe dat moet plaatsvinden en op welke manier, en wie dat dan betreft, en hoe lang dat moet bewaard blijven, en wanneer dat het wordt weggegooid?